Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori Commissari, signor Ministro, la costruzione di un vero spazio di libertà, sicurezza e giustizia è la sfida fondamentale per dare corpo a una vera cittadinanza europea. In questo compito il Parlamento questo e il prossimo è determinato a esercitare un ruolo di protagonista, in un dialogo strategico rispettoso con il Consiglio europeo, ma nell'esercizio esigente delle proprie prerogative istituzionali e della propria funzione di colegislatore. La programmazione strategica può essere collocata infelicemente nel tempo dal Consiglio europeo, ma noi ricordiamo che senza il Parlamento nessuna legislazione, per quanto programmata, potrà essere realizzata. La relazione è ricca di punti concreti. Il Parlamento chiede al Consiglio di proseguire nel processo di adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di sbloccare i negoziati sull'accesso ai documenti delle istituzioni e di approvare quanto prima la proposta di direttiva antidiscriminazione. Qui vorrei concentrarmi su una questione fondamentale la costruzione di una vera politica per l'immigrazione comune. Occorre riconoscere il Mediterraneo come frontiera di tutti e rilanciare un partenariato politico con i paesi della sponda sud servono standard comuni per l'ingresso legale e la residenza occorrono politiche attive d'inclusione fondate sul nucleo duro dei diritti sociali di cittadinanza per i migranti in caso di crisi umanitarie bisogna definire un meccanismo obbligatorio di solidarietà interna, alleggerendo le rigidità dei meccanismi previsti da Dublino